Signor Presidente, ho votato a favore della relazione del collega Olbrycht, con il quale mi complimento per l'eccellente lavoro svolto. È fondamentale migliorare la ripartizione del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale per aggiungere finalmente gli obiettivi della strategia Europa 2020, rispondendo al contempo alle diverse esigenze delle regioni di tutta l'Unione europea. Condivido quindi la fissazione di un numero limitato di obiettivi mediante il nuovo elemento della concentrazione tematica, nell'ottica di migliorare il coordinamento con altre azioni specifiche. Sono inoltre molto soddisfatto dell'introduzione dell'ecoinnovazione fra le priorità d'investimento atte a rafforzare la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Allo stesso modo, ritengo strategiche e lungimiranti le previsioni di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.